Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chacun ici sait que l'accord entre l'Union européenne et la Turquie est la conséquence directe de l'incapacité des États membres à se mettre d'accord sur une politique d'asile responsable et solidaire. La vérité, reconnaissons le, est que nous avons décidé de sous traiter le problème des réfugiés à la Turquie contre une rémunération sonnante et trébuchante. Et depuis le 20 mars, effectivement, la Turquie fait le boulot que nous avons été incapables de faire, ainsi qu'en témoigne la baisse considérable du nombre de réfugiés qui quittent aujourd'hui la Grèce pour la Turquie.

Deux, les demandeurs d'asile ont des droits, je dis bien des droits, qui doivent être intégralement respectés non refoulement, examen individuel, droit de recours, accueil respectueux de la dignité humaine.

Concernant la libéralisation des visas, la Turquie doit d'abord satisfaire à toutes les exigences énoncées dans la feuille de route et l'Union devra, pour sa part, veiller à ce que la suppression de l'obligation de visa n'entraîne pas de risques nouveaux en matière de sécurité et d'immigration illégale. Notre humanisme responsable ne peut pas se confondre avec un angélisme béat.